no solo ha sido un economista y pensador social muy influyente, sino que a los veintidós años fue voluntario en la defensa de la República Española contra el fascismo. Creo que Hirschman decía, a menudo, que no hay que contraponer intereses y valores, porque los valores son, en definitiva, intereses. Creo que este es el punto de apoyo básico para enfocar la estrategia de la Unión Europea en materia de derechos humanos. Porque avanzar en esta defensa no es únicamente un deber para los europeos, en cierta forma, un resarcimiento ante la Historia de los europeos. Es también un factor que juega a favor de los intereses de Europa y de los europeos. Por eso, nosotros valoramos positivamente el informe del señor Tavares y hemos puesto el énfasis básicamente en algunos aspectos de mejora de la actividad de la Unión en este terreno, fundamentalmente para avanzar en la mejora de la eficacia, de la coherencia y de la visibilidad de la acción de la Unión.

Hemos puesto el énfasis en cuatro aspectos muy concretos. El primero es una exigencia de mayor coordinación entre la acción de la Unión y la de los Estados miembros. El nombramiento del señor Lambrinidis como representante especial puede ser un factor importante en esta dirección. El segundo aspecto es la coherencia entre las políticas que defendemos de cara al exterior y las que practicamos en el interior de las fronteras europeas. El tercero debe ser tratar de objetivar al máximo la evaluación anual de las relaciones y diálogos con los terceros países.